Hvala lepa. Spoštovani minister, doktor Pikalo, lep pozdrav. V stranki SAB smo dosledno in že od ustanovitve naše stranke zapisani h kvalitetnemu javnemu šolstvu, k takemu, ki lahko vsem otrokom ne glede na socialni status, kraj, od koder prihajajo, zdravstveno stanje zagotavlja kvalitetno izobrazbo, takšnemu kvalitetnemu javnemu šolstvu, ki bo vsakemu staršu dajalo občutek, da dela za svojega otroka najboljše. Tudi vsa vaša prizadevanja v tej smeri smo doslej dosledno, podpirali in jih bomo tudi še vnaprej. Seveda pa vsi skupaj vemo, da se v tem hitro razvijajočem svetu stvari dogajajo zelo hitro in da se tudi naše šolstvo mora prilagajati spremembam in da tudi do sedaj ni vse optimalno ter da je manevrskega prostora za spremembe še veliko. Že v okviru dosedanjih razprav je bilo večkrat govora o tem, kaj so predvidene naslednje spremembe vašega ministrstva na tem področju, se pravi na področju, izboljšanja kvalitete javnega osnovnega šolstva, tako da me zanima, če lahko poveste nekaj o teh. Predvsem pa bi rada dala pobudo naše stranke, stranke SAB, da se naredi čim prej resni razmislek o ukinitvi točkovnega sistema. Točkovni sistem je sistem za morda tiste, ki ne poznajo, ki po veljavni zakonodaji za tiste srednje šole, ki imajo omejitev pri vpisu, določa, da se pravi otroci imajo možnost vpisa glede na ocene, ki so jih dosegli pri obveznih predmetih v sedmem, osmem in devetem razredu. Te, ocene se zbirajo vsa tri leta in na koncu glede na izkupiček ima otrok takšno ali drugačno možnost, da se vpiše na šolo, na katero želi. To ta sistem seveda otrokom, pa tudi njihovim staršem, predstavlja veliki stres, tudi osebno menim, da nekateri otroci, zlasti morda fantje, v sedmem razredu še niso zmožni tega dolgoročnega premisleka, kaj posamezna ocena lahko pomeni za njegovo prihodnost, da pa ne govorim samo iz svoje perspektive, bom prebrala besede ene od učiteljic, ki pravi: "Otroci preprosto ne zmorejo. Sedanji devetošolec ima trinajst predmetov, medtem ko jih je imel njegov vrstnik pred uvedbo devetletke osem. Poleg tega sta v učnih načrtih še dva obvezna izbirna predmeta. Petnajst področij od njih zahteva perfekcionizem, saj jim ena ali dve nižji oceni lahko omejijo pot naprej. Sistem zadnje triade je naravnan samo na štetje točk, ne upošteva pa resničnih talentov in nadarjenosti na posameznih področjih. Ustvarjalni predmeti, kot sta glasba in tehnika, so postali smrtno resni teoretični predmeti, interesne dejavnosti pa so izrinjene. Veliko in prezgodaj zahtevamo veliko od njih in tega je iz leta v leto več." Tako da, prosim, minister, ali razmišljate tudi v smeri ukinitve tega točkovnega sistema? Hvala lepa.